Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit bis zur Abstimmung. Wir haben einen Initiativbericht des ITRE Ausschusses, der sich mit den zehn Gesetzgebungsakten der Europäischen Union beschäftigt, die Beschäftigung in Europa verhindern, die das Geschäftsklima verschlechtern. Und es ist jetzt die zweite Plenartagung, wo dieser Bericht nicht auf die Tagesordnung kommt.

Hier muss die europäische Gesetzgebung dramatisch verbessert werden.